Je voudrais mettre le doigt sur plusieurs points. Ce programme d'Europe créative est très attendu, non seulement pour des raisons économiques qui sont évidentes et que l'on découvre petit à petit en Europe, mais aussi pour des raisons qui touchent aux valeurs européennes. Je voudrais renouveler ici les recommandations que j'ai déjà eu l'occasion de formuler tout au long des négociations, et notamment malgré les efforts qui ont été accomplis souligner que ce programme n'est pas suffisamment à la hauteur de ce que la culture doit attendre de l'Europe à un moment où les valeurs européennes s'effondrent et où les bases en sont devenues extrêmement

Face à la morosité et au doute des Européens, nous avons besoin de quelque chose de concret sur l'emploi, cela a été dit, sur la promotion des valeurs européennes par les outils culturels et les outils médiatiques.

Je sais qu'il s'agit d'une compétence d'appui, cependant nous avons besoin de moyens supérieurs. C'est la raison pour laquelle je voudrais aussi attirer l'attention sur un deuxième point j'ai quelques doutes sur le fonctionnement du fonds de garantie, qui sera sans doute d'une grande utilité pour les opérateurs audiovisuels qui ont l'habitude des industries mais qui ne me semble pas approprié aux opérations et aux opérateurs culturels.